La ciudadanía europea mostró su preocupación por la transparencia en las evaluaciones que venía realizando la EFSA —y lo hizo a través de una iniciativa ciudadana europea—, a raíz de los informes que se utilizaron para la evaluación del glifosato. Quiero empezar reconociendo que me alegró la reacción de la Comisión Europea, que precisamente hizo una propuesta de modificación de la legislación para garantizar esa demandada mayor transparencia. Considero que la propuesta que salió de la Comisión de Medio Ambiente viene a responder precisamente a esas necesidades de los consumidores con un firme compromiso con la protección de la salud humana y del medio ambiente. La gestión, la evaluación y la comunicación de los riesgos tienen que responder al principio de precaución y deben hacerse a través de un proceso claramente transparente, objetivo e independiente. Por eso, hoy quiero pedir que el Pleno mañana apruebe precisamente esta propuesta que salió de la Comisión ENVI y que continúe con esa ambición,

Quiero decir que las enmiendas que hacen alusión a la necesidad de ir hacia atrás y a que las publicaciones de los estudios que se vayan a tener en cuenta se realicen al final con el dictamen, suponen un retroceso.

Hay que dar un mensaje claro a la ciudadanía y recuperar su confianza. El objetivo último es la salud humana y el medio ambiente, y a eso es a lo que apelo.